forseti ég mæli fyrir frumvarpi til nýrra umferðarlaga frumvarp þetta hefur verið í smíðum um nokkurt skeið ef það verður að lögum er því ætlað að leysa af hólmi núgildandi umferðarlög númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö sem löngu tímabært var orðið að endurskoða

frá því í nóvember tvö þúsund og sjö hún skilaði af sér drögum að frumvarpi til nýrra umferðarlaga í júní tvö þúsund og níu og í kjölfarið voru þau sett á vef ráðuneytisins til umsagnar mikill fjöldi athugasemda barst og var unnið úr athugasemdunum á vegum ráðuneytisins og frumvarpsdrögin síðan sett að nýju til umsagnar á vef ráðuneytisins ég legg áherslu á að fá frumvörp hafa fengið eins mikla almenna umfjöllun í þjóðfélaginu og þetta frumvarp hefur gert til dæmis á vefnum verið til umræðu á fundum smáum og stórum ráðstefnum og þingum þar sem einstök atriði hafa verið rædd frumvarpið var fyrst lagt fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tíu af þáverandi samgöngu og sveitarstjórnarráðherra en varð þá ekki útrætt það var lagt fram aftur á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi með nokkrum breytingum að mínu frumkvæði frumvarpið varð ekki útrætt á því þingi og fór í kjölfarið fram endurskoðun á því í innanríkisráðuneytinu bæði með tilliti til þeirra athugasemda sem höfðu borist samgöngunefnd alþingis og enn fremur þeirrar þróunar sem orðið hefur á sviði umferðarmála hér á landi á undanförnum árum ég lagði frumvarpið fram á síðasta vorþingi en ekki var mælt fyrir því og hlaut það því enga efnislega meðferð á þinginu

fyrst ber að nefna að sett er inn markmiðsgrein í fyrstu grein frumvarpsins en slíkt hefur ekki verið í fyrri umferðarlögum markmið frumvarpsins er umfangsmikið en það er að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt milli vegfarenda óháð samgöngumáta og tillit tekið til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar á þeim rúmlega hundrað árum sem liðin eru frá því að farið var að nota bifreiðar sem samgöngutæki hér á landi hefur fórnarkostnaðurinn í umferðinni því miður verið allt of hár ekki hefur liðið svo ár að fleiri eða færri hafi ekki farist og slasast í umferðarslysum marktækur árangur hefur þó náðst á undanförnum árum í fækkun umferðarslysa en betur má ef duga skal þessi þróun gefur okkur þó vonir um að ná sambærilegum árangri í fækkun banaslysa í umferð á landi eins og á sjó og í lofti þar sem banaslysum hefur svo til verið útrýmt í samræmi við það sjónarmið að gefa gangandi og hjólandi vegfarendum meira vægi er sett fram skilgreining á óvörðum vegfaranda vegfarandi sem ekki er varinn af yfirbyggingu ökutækis í umferð svo sem gangandi og hjólandi vegfarandi þar með talin ökumaður og farþegi bifhjóls og torfærutækis til samræmis við þetta er nú fjallað um öryggis og verndarbúnað óvarinna vegfarenda en ekki einungis hjólreiðamanna í frumvarpinu eitt helst nýmæli frumvarpsins er að lagt er til að lækkuð verði mörk leyfilegs vínandamagns í blóði ökumanns úr hálf í núll komma tvö prómill með lækkun marka áfengismagns í blóði ökumanns er verið að senda skýr skilaboð til ökumanna og þjóðfélagsins í heild að akstur og áfengisdrykkja fer einfaldlega ekki saman en má þá drekka maltöl það fer eftir því hvað háttvirtur þingmaður er fær um að þamba mikið magn ekki í frumvarpinu er lagt til það mikilvæga nýmæli að lágmarksaldur til að öðlast ökuleyfi verði hækkaður úr sautján árum í átján ár í bráðabirgðaákvæði er gert ráð fyrir að aldursmörk verði hækkuð í áföngum til ársins tvö þúsund og sautján á árinu tvö þúsund og sautján verði átján ára aldursmarkið að fullu komið til framkvæmda miðað við að frumvarpið verði að lögum þann fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán hvers vegna ættum við að hækka bílprófsaldurinn að mati rannsóknarnefndar umferðarslysa er talið unnt að áætla í ljósi fyrirliggjandi rannsókna að hlutfallsleg fækkun umferðarslysa meðal nýliða yrði á bilinu fimm til níu prósent ef tillögur frumvarpsins yrðu að veruleika umferðarslys eru algengasta dánarorsök fólks á aldrinum fimmtán

til þess er einnig að líta að einstaklingar öðlast lögræði við átján ára aldur það er sjálfræði og fjárforræði núgildandi fyrirkomulag veldur því vandkvæðum að ýmsu leyti þegar ökumaður undir átján ára aldri lendir í slysi sem veldur honum eða öðrum teljanlegu fjárhagstjóni en hann getur ekki borið fjárhagslega ábyrgð á ökutæki sínu án aðkomu foreldra eða forsjármanna ökuréttindaflokkar eru nú tilgreindir í heild sinni í frumvarpinu í stað þess að hafa nákvæma upptalningu á reglugerðarheimildum vegna mismunandi ökuréttindaflokka eins og er í núgildandi lögum ákvæðið um ökuréttindaflokka er byggt á samræmdum reglum um ökuskírteini á evrópska efnahagssvæðinu sem koma til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu í frumvarpinu er það mikilvæga nýmæli að lagt er til að sjötíu ára reglan um gildistíma almenns ökuskírteinis verði afnumin en í þess stað verði meginreglan sú að gildistími almenns ökuskírteinis verði fimmtán ár frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í samræmi við samræmdar reglur á e e s svæðinu á þetta við hvort sem um er að ræða ný eða endurútgefin ökuskírteini til dæmis ef ökuskírteini hefur glatast eldri ökuskírteini halda þó gildi sínu og gilda eftir sem áður til sjötíu ára aldurs í frumvarpinu er tekin upp ný skilgreining á léttum bifhjólum það er létt bifhjól í flokki eins og flokki annars lágmarksaldur til að stjórna léttu bifhjóli í flokki eitt er fimmtán ár hjálmaskylda og námskeið eru skilyrði fyrir að mega stjórna slíku bifhjóli enn fremur er nú áskilið að barn sjö ára eða yngra sem er farþegi á bifhjóli skuli sitja í sérstöku sæti heimildir vegagerðarinnar til eftirlits með akstri ökutækja til farþega og farmflutninga yfir þrjú komma fimm tonnum að leyfðri heildarþyngd eru auknar og gert er ráð fyrir heimildum vegagerðarinnar til að leggja á gjald stjórnvaldssektir í stað sektar lögreglu þetta varðar eftirlit með aksturs og hvíldartíma ökumanna búnaði stærð og þyngd og hleðslu ökutækja hugtakið umráðamaður er í frumvarpinu sett þannig fram að það er eingöngu innan sviga á eftir hugtakinu eigandi en í upphaflegu frumvarpi var það sett þannig fram á nokkrum stöðum en einnig sem eigandi eða umráðamaður er þetta gert til að leggja áherslu á að réttindi og skyldur umráðamanns byggjast í raun á samningum eiganda og umráðamanns en að á hann verði ekki lagðar sjálfstæðar skyldur er með þessu leitast við að eyða þeirri lagalegu óvissu sem hefur verið uppi um samningssamband þegar fjármunaréttarlegir samningar liggja þar að baki lagt er til að vegagerð og sveitarfélagi í þéttbýli sé heimilt að setja upp löggæslumyndavélar sem ætlaðar eru til að nema umferðarlagabrot nú opnast sá möguleiki að um hlutlæga ábyrgð sé að ræða þegar brot eru numin í slíkum vélum eins og til dæmis stöðumælagjöld þetta fyrirkomulag er eðlilegt í ljósi markmiðssetningar frumvarpsins lagt er til að utan tímabils sé notkun negldra hjólbarða á vélknúnum ökutækjum óheimil í sektarreglugerðinni er gert ráð fyrir að lögreglan geti sektað ökumann sem er á bifreið með nagladekkjum eftir að því tímabili lýkur sem það er leyft með því

að gjald renni í sveitarsjóð í stað þess að það renni til ríkisins er það mun eðlilegra þar sem það kemur í hlut sveitarfélagsins að malbika götur sem nagladekk hafa spænt upp þegar götur eru orðnar auðar lagt er til að heimilt verði undir ákveðnum kringumstæðum þegar brot er numið í löggæslumyndavél að láta eiganda eða umráðamann ökutækis sæta refsiábyrgð á hlutlægum grundvelli að ákveðnum skilyrðum uppfylltum þannig mundi eigandi ökutækis vera ábyrgur en ekki ökumaður í vissum tilvikum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að heimilt verði að gera skráðum eiganda eða umráðamanni vélknúins ökutækis að greiða sekt ef brot er numið í löggæslumyndavél það er hraðakstur eða akstur gegn rauðu ljósi tillagan um hlutlæga ábyrgð hefur verið í frumvarpinu frá upphafi að því er varðar hraðakstur en akstur gegn rauðu ljósi er nýmæli þetta á einungis við þegar ekið er á ákveðnum hámarkshraða ef aksturinn varðar punkta í ökuferilsskrá er um hefðbundið lögreglumál að ræða á undanförnum árum hefur öðru hvoru skapast umræða hér á landi um hugsanlega tekjutengingu viðurlaga með beinum hætti vegna brota á umferðarlögum fordæmi fyrir slíku fyrirkomulagi eru í nágrannaríkjunum finnlandi danmörku svíþjóð og þýskalandi svo dæmi séu tekin helstu rökin fyrir tekjutengingu viðurlaga við umferðarlagabrotum eru að núgildandi fyrirkomulag sektargreiðslna þjóni ekki tilgangi sínum gagnvart

til í frumvarpinu takmörkuð tekjutenging sekta felst hún í því að heimilt verði að veita sakborningi sem hefur tekjur undir hálfum öðrum lágmarkslaunum allt að tuttugu og fimm prósent afslátt af upphaflegri sektarfjárhæð með þessu tel ég að komið sé að einhverju leyti til móts við tekjulága hópa í þjóðfélaginu ljóst er að það skiptir verulegu máli hvaða tekna sá aflar sem þarf að standa skil á umferðarlagasektum og má segja að sektargreiðsla þess sem er tekjuhár sé

hér að starfshópur sem falið var að gera tillögu að framtíðarskipan stofnana samgöngumála skilaði skýrslunni framtíðarskipan stofnana samgöngumála greining og valkostir útgefinni í júní tvö þúsund og níu í skýrslunni kemur fram að ýmis ráð sem heyra undir ráðuneyti mitt séu

að fela samgönguráði að annast nauðsynlegt samráð við hagsmunaaðila í stað þess fyrirkomulags sem nú er jafnframt er lagt til að stofnanirnar sjálfar setji saman samráðshópa kjósi þær svo eða skipuleggi samráð um ýmis sérmál og tæknileg úrlausnarefni með öðrum hætti og að samgönguþing verði í auknum mæli vettvangur samráðs hagsmunaaðila á grundvelli þessara sjónarmiða er ákvæði hundrað og fimmtándu grein gildandi umferðarlaga um umferðarráð fellt úr frumvarpi þessu það þýðir þó alls ekki að samráðsvettvangur um umferðarmál verði lagður niður fremur að hugað verði að nýrri skipan þessara mála

samgöngunefnd taki til rækilegrar skoðunar og ég legg áherslu á að með þessum hugmyndum er ekki ætlunin að draga úr samráði við hagsmunaaðila sem tengjast umferð og umferðarmenningu alls ekki spurningin er að vera ekki með þetta lögbundið en haga samráðinu með öðrum hætti í frumvarpinu er kveðið á um að ákvæði þrettánda kafla gildandi umferðarlaga um fébætur og vátryggingu verði samhliða afnumin með það í huga að sett verði sérlög um ökutækjatryggingar en þessi mál fluttust til viðskiptaráðuneytisins þann fyrsta janúar tvö þúsund og fjögur á sama tíma og umferðarmál fluttust til samgönguráðuneytisins í ákvæði til bráðabirgða er þó gert ráð fyrir að kaflinn haldi gildi sínu þar til ný lög taka gildi um lögmæltar ökutækjatryggingar af hálfu efnahags og viðskiptaráðuneytisins var lagt fram á alþingi frumvarp til laga um ökutækjatryggingar á hundrað fertugasta löggjafarþingi

þingið þar sem um er að ræða endurskoðun gildandi umferðarlaga ég hef nú farið yfir helstu nýmæli sem felast í frumvarpinu og breytingum frá gildandi lögum

standa jafnfætis eða jafnvel framar þeim þjóðum sem við berum okkur saman við hvað umferðaröryggi og heildstæða umferðarlöggjöf varðar að lokum vil ég leggja áherslu á að margar veigamiklar breytingar eru fyrirhugaðar á umferðarlöggjöfinni verði frumvarpið að lögum ég vek athygli á því að lagt er til að frumvarpið taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán er afar þýðingarmikið að frumvarp þetta sem hefur verið í smíðum um nokkurt árabil og hefur áður fengið umfjöllun á þinginu hlotið víðtæka umsögn og verið breytt í kjölfar athugasemda verði að lögum á þessu þingi ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar